Regulamentul din 2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind agențiile de rating a fost gândit ca răspuns pentru reglementarea activității acestora. Prin Regulament se introduce o înregistrare obligatorie pentru toate agențiile de credit care își desfășoară activitatea pe teritoriul Uniunii Europene, acesta fiind centrat pe trei aspecte principale supraveghere, transparență și conflict de interese. Totuși, suntem departe de a rezolva problema transparenței și a structurii de tip oligopol a pieței agențiilor de rating al creditului. Nu este normal ca economiile statelor membre și, implicit, companiile acestora, să depindă de ratingul a numai trei agenții. Specularea ratingului de țară poate să împingă state, care oricum se află într un moment critic, către faliment, iar în aceste condiții consider că se impune crearea unei agenții de rating a creditului exclusiv europeană, care să fie un real concurent și un instrument alternativ pentru companiile existente.